frú forseti hér um miðjan síðasta mánuð þá bárust fregnir af því í fjölmiðlum að ákvarðanir hafi verið teknar um launakjör stjórnenda hjá ríkisútvarpinu og var það aðallega rakið til þess að ákveðið var á sínum tíma að breyta rekstrarfyrirkomulagi ríkisútvarpsins úr hefðbundinni ríkisstofnun í opinbert hlutafélag í fjölmiðlaumfjöllun af þessu máli hafa að sjálfsögðu ýmsir blandað sér í þá umræðu meðal annars forsvarsmenn stéttarfélaga bæði starfsmannafélags ríkisútvarpsins bandalag háskólamanna og fleiri og hefur komið fram í viðtölum við þá að það sé eðlilegt að þær hækkanir sem ákveðnar voru hjá æðsta stjórnanda ríkisútvarpsins séu látnar gilda fyrir aðra starfsmenn útvarpsins sömuleiðis því hefur verið haldið fram í fjölmiðlum að um sé að ræða hátt í hundrað prósent hækkun á launum forstjóra ríkisútvarpsins o h f og nú ætla ég ekki að fullyrða það hér og nú að það séu réttar upplýsingar fyrr en ég heyri svar hæstvirtur menntamálaráðherra en það er alveg ljóst að ef svo er þá er það mjög sérkennilegt innlegg í alla umræðu um launamál í samfélaginu að ekki sé talað um í aðdraganda þeirra kjarasamninga sem nú standa fyrir dyrum á vinnumarkaði formaður starfsmannafélags ríkisútvarpsins hefur látið hafa það eftir sér í fjölmiðlum að fregnir af þessari hækkun hafi komið nokkuð á óvart en hann segir hana líka fagnaðarnefni í viðtali ef eins og hér segir í viðtali með leyfi forseta ef miðað yrði við þessar hækkanir við endurskoðun næstu kjarasamninga þannig að það er alveg ljóst að forsvarsmenn stéttarfélaga líta að sjálfsögðu svo á og eðlilega að ákvarðanir af þessum toga að þær hljóti að verða teknar til umfjöllunar og verða hafðar til hliðsjónar þegar kemur að kjarasamningum það er auðvitað ábyrgðaratriði þegar opinberir aðilar ganga á undan með ákvarðanir af þessum toga það má líka í þessu sambandi vísa til ályktana frá ársþingi alþýðusambandsins sem haldið var núna í októbermánuði þar sem að sjálfsögðu var fjallað um þetta efni en vegna þessara fregna þá finnst mér nauðsynlegt og fannst nauðsynlegt að frá fram upplýsingar um þetta hér á háttvirtu alþingi og hef þess vegna lagt fram fyrirspurnir til hæstvirts menntamálaráðherra í fyrsta lagi hver er launakostnaður vegna útvarpsstjóra ríkisútvarpsins o h f nú og hver var

í þriðja lagi hver er kostnaður við yfirstjórn ríkisútvarpsins o h f og hver var hann fyrir ári síðan og í fjórða lagi hefur launakostnaður almennra starfsmanna breyst hlutfallslega eins og launakostnaður útvarpsstjóra